Señor Presidente, yo no voy a hablar de la independencia de Cataluña, voy a hablar de La Gomera, una isla pequeña de las Islas Canarias, que este verano ha sufrido un terrible incendio que se inició el 4 de agosto y que no se dio oficialmente por extinguido hasta el pasado mes de septiembre.

Los daños para el medio ambiente, la economía de la isla y las condiciones de vida de la población, cuantificados en casi 60 millones de euros, son de muy difícil reparación. Por ello, de lo que yo quiero hablar hoy es de solidaridad, de la solidaridad de Europa con una parte muy pequeña, pero muy importante, de la Europa que nos une, de la solidaridad de Europa con La Gomera y con los gomeros. El Gobierno de España ya ha solicitado la intervención del Fondo de Solidaridad.